C'est un bon moment pour la protection de la santé des Européens en disant non au renouvellement de l'autorisation du glyphosate pour quinze ans proposé par la Commission, et en votant en revanche la résolution dont je suis l'un des auteurs, notre Parlement vient de montrer qu'il est du côté des citoyens, qu'il est du côté de l'innovation et qu'il est du côté de pratiques agricoles moins intensives. C'est le rôle, c'est notre rôle, le rôle des politiques de faire des choix, surtout quand la science ne permet pas de conclure et quand les avis des experts qui sont chargés de nous éclairer divergent. En conclusion, et même si le Parlement a simplement ici malheureusement une puissance d'évocation, notre message est clair nous disons non à cette option maximaliste de la Commission, à ce chèque en blanc donné pour quinze ans et à l'interdiction d'un seul coformulant sur cinq cents. L'autorisation de sept ans votée ce midi est beaucoup trop large à mon sens, mais c'est le signal qui importe ici, et il est clair que la Commission doit refaire ses devoirs et nous proposer un nouveau texte, proposer un nouveau texte aux États membres qui seront, eux, chargés de prendre la décision.